Panie Przewodniczący! Europejska Agencja Obrony prowadzi kilka projektów w dziedzinie mobilności wojskowej, w sprawach dyplomacji wojskowej i multimodalnych węzłów transportowych Unii Europejskiej. Tu należą się gratulacje dla pana Kelama, dlatego że wprowadził jeszcze dwa ważne elementy procedury zezwoleń na transgraniczne przemieszczanie się

Podjęliśmy ten temat bardzo późno. Mobilność wojskowa jest niezwykle istotna, to jest newralgiczny element naszego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zaangażowanie sił państw Unii Europejskiej w różnego rodzaju aktywności. Niemniej jednak samo sprawozdanie, co chcę podkreślić, przybliża nas do rozwiązań w kwestii ważnych elementów składowych dotyczących logistyki, dotyczących mobilności, ale także pokonania barier finansowych.